Die EU sieht zu.

Autoritäre Staaten auf der Arabischen Halbinsel lenken mit Pseudo Syrien Kritik von ihren eigenen Problemen zuhause ab.

Die EU hat genug Möglichkeiten, außenpolitischen Druck auszuüben.